Madame la Présidente, mes chers collègues, l'euro nous appauvrit, car un marché unique c'est la concentration de la richesse vers le plus compétitif, et l'Allemagne est la plus compétitive, il faut le dire. La France, c'est le premier déficit commercial de la zone euro, c'est également le premier déficit budgétaire, c'est la première dépense publique mondiale, c'est également la première pression fiscale mondiale actuellement. Les solutions, on les connaît, avec un budget de transferts, qui aurait pu provenir de la Banque centrale européenne. J'avais fait ces propositions en 2012 déjà, elles n'ont pas été reprises. Il faut créer plus de richesse dans les pays du Sud pour effectivement pallier le régime de concurrence.